Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene și care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilității piețelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într un punct critic, în care trebuie să și demonstreze utilitatea în fața cetățenilor, care așteaptă de la ea soluții pentru criza economică actuală și mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetățenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene și de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carențe, însă acesta reprezintă

Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate și beneficiile aduse încredere în sistemul economic și politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condițiile pentru o finanțare stabilă a economiei, pentru asigurarea creșterii economice și a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieței unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia.